borist hefur svohljóðandi bréf frá sjöundi þingmaður norðausturkjördæmis kristni h gunnarssyni það tilkynnist hér með að ég hef í dag sagt mig úr þingflokki framsóknarmanna virðingarfyllst kristinn h gunnarsson sjöundi þingmaður